Monsieur le Président, j'avais demandé la parole tout à l'heure lorsque nous avons voté l'avis du Parlement concernant le règlement de la Commission sur l'adaptation des quotas d'émission de gaz à effet de serre et la parole ne m'a pas été donnée.

Nous avons en effet voté sur la position du Parlement et le règlement sur lequel nous avons voté, d'une part, ne figure pas sur le site séance en direct et, d'autre part, n'était pas traduit. Les parlementaires ont donc voté sur un document qui est en infraction avec nos règles sur le multilinguisme, ce qui est une nouvelle atteinte au multilinguisme dans cette maison. Je ne parle pas des commissions parlementaires

Monsieur le Président, j'aimerais donc que vous fassiez une observation à la présidence pour que le multilinguisme cesse de se dégrader dans notre Parlement européen.